Monsieur le Président, chers collègues, il est temps de mettre un terme à l'invasion du plastique jetable, nous n'avons plus le luxe d'attendre.

Pas une semaine, non plus, sans étude alarmante sur les micro plastiques, ces confettis de plastique en suspension dans les océans, mais aussi dans l'air.

Changer de modèle ouvrira de nouveaux marchés, la responsabilité élargie des producteurs que nous avons obtenue prolonge le principe du pollueur payeur.